Signor Presidente, onorevoli colleghi, rimango allibito ogni volta di più dall'avversione verso la democrazia che quest'Aula e i rappresentanti di quest'Aula dimostrano. Ci si permette di dare lezioni di democrazia a una delle democrazie più antiche del mondo, a uno dei parlamenti più antichi del mondo, quando questo Parlamento e queste istituzioni hanno dimostrato, negli anni e anche ultimamente, di avere un'avversione ai principi democratici, di escludere le minoranze dalla rappresentanza o di avere un processo decisionale che molto spesso non è portato avanti dai rappresentanti eletti di quest'Aula ma da burocrati non eletti da nessuno. Lo specchio di quest'arroganza si percepisce dall'incipit della risoluzione che la maggioranza dei gruppi parlamentari di quest'Aula ha scritto e che ci apprestiamo a votare. L'incipit di questa risoluzione recita considera la Brexit un evento deplorevole....

voi l'esercizio democratico, il massimo esercizio democratico, il referendum, è un evento deplorevole. Vi permettete di dare lezioni di democrazia al parlamento inglese questo è vergognoso. La cosa estremamente preoccupante è che questa avversione non è relativa solo a quello che stiamo vivendo sulla Brexit nella storia recente, o meno recente, dell'Unione europea ci sono un sacco di esempi di come queste istituzioni, le istituzioni dell'Unione europea, siano state avverse alle decisioni dei cittadini c'è l'esempio dell'Irlanda, c'è l'esempio della Francia, c'è l'esempio dei cittadini olandesi e l'esempio dei cittadini greci, che hanno detto no a ingerenze forti di Bruxelles ma, purtroppo, sappiamo che le cose sono andate in maniera diversa. Più che preoccuparmi della chiusura del parlamento inglese, che è una pratica prevista dalla legge inglese, mi preoccuperei dell'avversione che questo Parlamento ha per i risultati elettorali e soprattutto per i referendum passa il principio che le decisioni prese liberamente dai popoli che non piacciono a queste istituzioni devono essere in qualche modo, e in modi anche magari non proprio ortodossi, cambiate. Io credo che il vero punto della Brexit sia la paura che le istituzioni europee hanno, la paura che qualcuno possa mostrare un'altra via e la paura che il Regno Unito fuori dall'Unione europea possa dimostrare che forse questa istituzione non è perfetta, forse questa istituzione ha commesso degli errori e forse qualcuno può liberamente decidere di prendere un'altra strada e di dimostrare che si sta meglio, o si può stare meglio, anche al di fuori dell'Unione europea. Questa è una libera scelta dei cittadini britannici e noi abbiamo l'obbligo di rispettarla. Andare a uno scontro e voler punire, come qualcuno in quest'Aula e in queste istituzioni vorrebbe, i cittadini del Regno Unito solo perché hanno deciso liberamente di prendere un'altra strada non rende onore al progetto che volete sostenere. In questi tre anni non ho ancora visto un serio esame di coscienza da parte di queste istituzioni e da parte di quest'Aula, un esame di coscienza per andare a capire le radici profonde del perché uno Stato membro ha deciso di abbandonare l'Unione europea, del perché uno Stato membro ha detto basta a questo progetto che voi considerate infallibile ed ineluttabile ma che ha evidenti difetti. Piuttosto che guardare quello che accade nel Regno Unito, mi preoccuperei della grave crisi istituzionale, economica e politica che oggi affligge l'Unione europea, una crisi interistituzionale tra il Parlamento, il Consiglio e gli Stati membri, una crisi interna anche al Parlamento, con i gruppi politici estremamente spaccati e divisi che sono riusciti a eleggere e a confermare sul filo di lana il Presidente della Commissione e un futuro politico che ancora non si vede.